virðulegi forseti ég þakka hæstvirtum forseta fyrir þessa skýrslu sem hún gaf hér áðan og þær upplýsingar sem þar komu fram og ég hygg að sé mikilvægt að forsætisnefnd fari rækilega yfir þetta mál ég tek undir það sem þar hefur verið sagt um það hér en mjög margar spurningar vakna í þessu máli í fyrsta lagi er það vægast sagt óþægilegt að tæpu ári eftir að þessir atburðir urðu eru þingmönnum loksins orðið þetta kunnugt og það af fjölmiðlum landsins það kemur líka á óvart og ég hjó eftir því í skýrslu hæstvirts forseta að hæstvirtur forsætisráðherra hafi verið málið kunngert málið en ekki öðrum formönnum flokka eða þingmönnum sem hér starfa það sem er óþægilegt við þetta mál umfram það sem hér hefur komið fram er að það er verið að ráðast ekki af tölvukerfi utan þingsins heldur innan veggja alþingis það er ekki verið að ráðast á tölvukerfið úti í bæ eða hakka inn í það eins og svo er sagt

ég hef ekki orðið vör við það það kann að vera athugunarleysi hjá mér að nokkuð hafi breyst á þessu ári í því hvernig við þingmenn göngum hér um þinghúsið eða við höfum sérstaklega verið vöruð við því til dæmis það að læsa skrifstofum okkar mörg okkar hafa opnar skrifstofur eða hvernig gengið er um skrifstofu alþingis ég skil ekki í því af hverju þeir þingmenn sem eru með skrifstofur á fimmtu hæð voru ekki spurðir um mannaferðir ég skil ekkert í því þegar lögreglan

þetta er ekki bara árás á tölvukerfi alþingis þetta er bein innrás inn á alþingi sjálft á skrifstofur þingmanna á starfsaðstöðu þeirra og með því er þetta að sjálfsögðu bein árás